Ale stejně tak je nepřijatelné, k jakým nekalostem docházelo právě na úrovni agentury.

2017. Já jsem tento návrh usnesení podpořil, ale jak řekl můj předřečník, jen s činností agentury právě v daném období je spojeno tolik skutečně závažných problémů, ať je to na úseku veřejných zakázek, kdy 7,7 milionů EUR, což představuje 10 veškerých plateb této agentury, která se věnuje azylu, bylo chybných. Dále pochybnosti při přijímání pracovníků, ředitel musel rezignovat v minulém roce. Já přeji novému vedení, aby nastavilo skutečně výkonnou agenturu, která bude transparentní a kterou takovou potřebujeme.